Ich begrüße daher die Maßnahmen und Pläne, die auch von Seiten der Kommission und von Seiten des Rates heute angesprochen worden sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir noch wesentlich bessere Effekte erzielen, wenn Europa verstärkte Präventionsmaßnahmen setzt das heißt gezieltere Entwicklungshilfe als Hilfe zur Selbsthilfe, um politische und wirtschaftliche Situationen vor Ort zu verbessern wenn Europa auf verstärkte Aufklärungsarbeit vor Ort setzt, damit den potenziellen Migranten klargemacht wird, was die Konsequenzen einer illegalen Migration sind und welche Möglichkeiten es für eine legale Migration gibt.